Ja, wir unterstützen Sie in dem Bemühen, die europäische Stahlindustrie zu stärken. Und ich finde es auch richtig, dass man Tendenzen, die sich auch in der Stahlindustrie artikulieren, nämlich einfach nur Kapazitäten abzubauen, nicht folgt.

Wir müssen sicherstellen, dass wir diese Kernindustrie in der Europäischen Union stabilisieren und Entwicklungsperspektiven schaffen. Das war natürlich ein Grundbaustein der Europäischen Union.

Ich glaube, so ein Modell sollte es auch weiter geben drittelparitätisch Kommission, Arbeitgeber, Arbeitnehmer sollte an der Weiterentwicklung der europäischen Stahlindustrie gearbeitet werden.

Wir müssen auch sicherstellen, dass die Stahlindustrie im Wettbewerb bestehen kann und nicht übergebührlich Kosten auferlegt bekommt.